În prezentarea privind starea Uniunii, Președintele Comisiei, domnul Barroso, a subliniat ca fiind prioritară creșterea gradului de ocupare la nivel european. Mai mult decât atât, ne am asumat cu toții atingerea obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru următorii zece ani privind creșterea gradului de ocupare și reducere a sărăciei. Astăzi, plenul Parlamentului a adoptat liniile directoare privind ocuparea și am invitat Consiliul să țină cont de ele. Dacă într adevăr vrem să atingem obiectivele pe care ni le am asumat, dacă într adevăr vrem ca Europa să devină liderul competitivității, dacă într adevăr vrem o Europă corectă pentru bunăstarea cetățenilor ei, atunci dreptul la libera circulație a lucrătorilor trebuie să fie respectat. Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale ale Uniunii, iar o piață internă puternică nu poate fi realizată decât prin deschiderea totală a pieței forței de muncă. Potrivit comunicării Comisiei din noiembrie 2008, fluxurile de mobilitate au avut un impact pozitiv semnificativ asupra creșterii economice în Uniunea Europeană. Mobilitatea forței de muncă din România și Bulgaria a produs efecte benefice asupra economiilor statelor membre gazdă, fără să afecteze semnificativ salariile și locurile de muncă ale resortisanților naționali.

Menținerea acestor restricții reprezintă o măsură de descurajare a lucrătorilor din România și Bulgaria să desfășoare activități lucrative pe teritoriul respectivelor state membre și un factor care determină eludarea reglementărilor legale privind obligativitatea obținerii unui permis de muncă,

Rezultatul direct al muncii ilegale este blocarea accesului la drepturile ce decurg din sistemul european de coordonare a regimurilor de securitate socială. România și Bulgaria consideră că, în contextul economic european actual, eliminarea barierelor în calea liberei circulații a lucrătorilor pe teritoriul Uniunii va contribui semnificativ la creșterea capacității de răspuns a Uniunii Europene la noile provocări. Domnule comisar, vreau să vă întreb, pentru că vreau ca această Comisie Europeană să fie un aliat al nostru și să ofere un ajutor frontal instituțional, ce măsuri veți întreprinde pentru a încuraja statele membre care încă mai aplică restricții